Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'atto europeo sull'accessibilità porterà benefici tangibili per oltre 80 milioni di persone che in Europa sono affette da disabilità o limitazioni funzionali. Computer, cellulari, ma anche servizi bancari e terminali self service dovranno rispettare requisiti di accessibilità armonizzati per poter essere utilizzati in Europa. Dallo shopping online ai trasporti, dai servizi bancari al numero di emergenza unico europeo a tutti i cittadini, compresi quelli più vulnerabili, saranno fornite identiche condizioni ed opportunità di accesso allo stesso prezzo. Certamente potevamo fare di più sui tempi di applicazione di queste norme, che sono troppo lunghi, e sui requisiti di accessibilità all'ambiente costruito. In questo senso, la posizione del Parlamento era sicuramente migliore di quella che è uscita da questo trilogo. Tuttavia la direttiva sull'accessibilità, pur se non sufficiente, ci conferma che esiste un'Europa più giusta, a misura d'uomo e che garantisce i diritti fondamentali delle persone che hanno più bisogno.